În primul rând, doresc să l felicit pe domnul Cortés Lastra pentru munca depusă în elaborarea raportului său, raport care subliniază încă o dată importanța politicii de coeziune în atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020. Trebuie să ne asigurăm că rolul politicii de coeziune axată pe regiuni este recunoscut ca atare în cadrul acestei strategii. Știm cu toții că o punere în aplicare eficientă a strategiei va depinde foarte mult de modul în care este concepută. Prin urmare, cred că trebuie ca autoritățile locale și regionale să fie implicate încă din faza de elaborare pentru a avea garanția obținerii unor rezultate cu adevărat eficiente în etapa ulterioară. O mai bună guvernanță pe mai multe niveluri reprezintă, în același timp, garanția implementării eficiente a politicii de coeziune la nivel național, regional și local. În calitate de beneficiari ai acestei politici, cred că statele membre trebuie să și păstreze rolul cheie pe care îl au în procesul decizional privind politica de coeziune în cadrul Consiliului. În final, doresc să salut recunoașterea rolului fondurilor structurale în realizarea obiectivelor strategiei, însă vreau să atrag atenția încă o dată că nu trebuie să cădem în capcana de a folosi aceste fonduri pe viitor drept instrument de sancționare a statelor membre. O astfel de măsură cred că ar fi în dezacord total cu adevăratele obiective ale politicii de coeziune.